Violada, maltratada y ahora condenada a muerte por matar a su marido mientras este la violaba. No es un caso aislado. En Sudán las mujeres pueden ser obligadas a casarse con diez años. Sufren violencia sexual y física, como latigazos por no vestir adecuadamente, mientras que los responsables disfrutan de una impunidad total. Y esto pasa con una Unión Europea que se dice garante de los derechos humanos y que financia proyectos por 275 millones de euros de ayuda al desarrollo, asistencia humanitaria y operaciones de control fronterizo en Sudán. El matrimonio forzado es una de las causas más frecuentes de persecución por motivos de género que alegan las mujeres como Nura cuando solicitan asilo en Europa. Y se les deniega. Los derechos de las mujeres no pueden seguir siendo derechos de segunda división. Mientras negamos pasajes seguros para todas aquellas que huyen de la guerra, la miseria y la violencia patriarcal, pagamos a dictaduras como Sudán para que nos hagan de policía de fronteras, perpetuando la violencia estructural contra las mujeres. Exigimos a la Unión Europea ser consecuente con sus discursos y condicionar sus fondos y relaciones comerciales al respeto de los derechos humanos.